Encore une fois, ce seront les petits producteurs qui en pâtiront. Il est urgent d'engager une réforme radicale des règles du commerce international pour garantir la souveraineté alimentaire et le développement d'une production locale pour toutes et tous. Les mesures financières proposées par la Commission européenne pour soutenir les producteurs en question sont insuffisantes.